Per questo vanno usati i fondi strutturali non solo per la ricerca, ma anche per i processi di transizione della produzione. Io, personalmente, come ministro dello Sviluppo economico in Italia, ho reindustrializzato sia Ilva che Piombino, quindi conosco perfettamente il tema.